În anii următori, alături de efectele crizei, sunt de înfruntat multe alte provocări majore, printre care unele dintre cele mai importante le reprezintă schimbările demografice și depopularea subsecventă a unor regiuni. Statele membre vor avea un rol crucial în a asigura condițiile pentru ca cetățenii să fie afectați cât mai puțin, fiind nevoie de o susținere puternică a acestora, conform cu nevoile identificate, în special prin valorificarea instrumentelor adecvate de finanțare comunitare, cum ar fi fondurile structurale. Pentru a face față provocărilor ce vor urma, consider că o atenție deosebită trebuie acordată în special tinerilor, prin implicarea acestora în viața socială. Trebuie să investim în tineret, să le oferim acestora acces la o educație adecvată și, ulterior, să le oferim posibilitatea de dobândire a unui loc de muncă potrivit, sau să îi încurajăm să urmeze calea antreprenoriatului. Astfel, vom asigura incluziunea socială a tineretului și, din punctul meu de vedere, vom combate una dintre principalele cauze ce determină scăderea natalității și discrepanțele socioeconomice dintre generații.